herra forseti sá samningur sem ég mæli hér fyrir núna er millum efta og lýðveldisins

fela yfirleitt einungis í sér afnám eða lækkun tolla í þessum samningi eru líka almenn ákvæði um vernd hugverka

að tollar lækka í sumum tilvikum algjörlega felldir niður á unnar landbúnaðarvörur sjávarafurðir iðnaðarvörur þannig veit ég að það gleður hinn athafnasama hæstvirts forseta sem nú situr bak mér að tollar á allar helstu iðnaðarvörur frá íslandi munu að meginreglu falla niður frá gildistöku samningsins eða þá í sumum tilvikum að afloknu aðlögunartímabili sem lýkur tvö þúsund og átján sömuleiðis af því að hann kemur úr sjávarplássi gleður það hann líka að hið sama gildir um tolla á sjávarafurðum

fjallar um viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur hann kveður á um að tollar á tilteknum landbúnaðarvörum verði lækkaðir eða í sumum tilvikum algjörlega felldir niður og þannig mun svartfjallaland til dæmis lækka tolla á íslensku lambakjöti og það er krafa sem við gerum í öllum fríverslunarsamningum sömuleiðis á skyr og osta ísland mun hins vegar á móti fella niður tolla af ýmsum tegundum af grænmeti ávöxtum korni og ávaxtasafa þessir samningar tveir landbúnaðarsamningurinn og fríverslunarsamningurinn munu öðlast gildi á sama degi fari svo að alþingi samþykki þessar tillögur ríkisstjórnarinnar